Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Das Europäische Parlament setzt nun zwei weitere Signale zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Bankenbereich. Erstes Signal 58 Millionen EU Bürger, die bisher kein eigenes Bankkonto haben, bekommen endlich einen Zugang zu den Grundfunktionen des Zahlungsverkehrs. Das ist sozial wünschenswert,

Ich bin aber froh, dass wir wenige Ausnahmen geschaffen haben, nämlich für Institute, die nicht gewinnorientiert sind, und für Institute, die von bestimmten Kriterien wie dem Berufsstand abhängig sind. Wichtig sind mir die Institute, die nicht gewinnorientiert sind, wie zum Beispiel die Zweite Sparkasse in Österreich, die Konten für Ärmste der Armen anbieten und wo die Mitarbeiter de facto unentgeltlich arbeiten. Bei diesen möchte ich mich bedanken! Das zweite Signal ist die Verbesserung der Transparenz

Ich danke dem Haus für die beiden Signale in Richtung Verbraucherschutz im Bankenbereich.